Iš tikrųjų šiandieną noriu padėkoti už tą gerą kalbą ir už tai, kad palietėte ne tik Latvijos, aš manau, bet ir kitų dviejų Baltijos šalių, tai yra, Lietuvos ir Estijos, tokią karčią istorinę praeitį ir integravimą, mūsų kelią į Europos Sąjungą. Aš šiandieną nieko neklausiu, taip pat kaip ir nemažai mano kolegų.

Ir iš viso, sėkmės Jums, ateityje politikoje ir visuose kituose Jūsų asmeniniuose dalykuose.